Want ja, het ging heel veel over groei en banen, maar de oplossingen in de verklaringen van de G 20 zijn toch heel veel business as usual supply side economics, een strikt budgettair beleid en heel veel nadruk op hervormingen, terwijl de wereld wanhopig zit te wachten op het tegenovergestelde, namelijk vraag, vraag en nog eens vraag. De wereldeconomie kampt met een vraagtekort. De lage rentes en de grote tegoeden bij overheden en bij bedrijven dienen daarom ingezet te worden om de echte economie te stimuleren. Het is zo enorm jammer dat dat vorige week over het hoofd gezien is.

Ik hoop dan ook van harte dat aanstaande vrijdag in Bratislava daar wel een open oog voor is.